Protestujący domagają się zmiany rządu i głębokiej reformy systemu politycznego. Główne ugrupowanie opozycyjne, Partia Demokratyczna, blokowała 2 go lutego dostęp do większości lokali wyborczych, gdzie odbywała się wstępna tura przedterminowych wyborów, wzywając do ich bojkotu i powołania reformatorskiej rady ludowej w efekcie wybory przerwano. Trwają brutalne starcia między zwolennikami i przeciwnikami rządu, pogłębiając paraliż kraju i prowadząc do całkowitej jego destabilizacji. Władze Tajlandii muszą odwołać uchwalony 21 stycznia stan wyjątkowy, zapewniając społeczeństwu poszanowanie podstawowych swobód obywatelskich, w tym wolność wypowiedzi i zgromadzeń! Partia Demokratyczna powinna z kolei pozwolić na przeprowadzenie w kraju powszechnych wyborów, które byłyby szansą na wyjście z utrzymującego się od 3 miesięcy impasu politycznego i praktycznego paraliżu kraju, który prowadzi donikąd.